Örömmel látjuk, hogy a tagállamok jelentős része komolyan vette a feladatát, és elkészítette az ifjúsági garancia nemzeti végrehajtási tervét. Nyomatékosan kérjük a tagállamokat, hogy a program ne csupán a relatíve jó érvényesülési helyzetben lévő fiataloknak nyújtson segítséget, hanem azoknak is, akiket a társadalmi kirekesztés és a szegénység leginkább fenyeget. Fontos továbbá, hogy a tagállamok összhangba hozzák az ifjúsági garanciát az ESZA ból finanszírozható egyéb programokkal, amelyek a megelőzést szolgálják, hogy az oktatás és képzés területén olyan programokat is finanszírozzanak, amelyek segítségével megelőzhető a korai iskolaelhagyás, hogy támogassák a korai fejlesztési és oktatási programokat, valamint a nem formális oktatási és tanulási módszereket, hogy a felsőoktatást tegyék hozzáférhetővé a hátrányos helyzetű fiatalok számára, hogy az oktatás és képzés összhangban legyen a munkaerő piaci elhelyezkedési lehetőségekkel, átjárhatóvá váljon a munka és az oktatás területe. Kérjük továbbá a Bizottságot, hogy továbbra is szigorúan monitorozza az ifjúsági garancia tagállamokban való végrehajtását, és segítse a bevált gyakorlatok cseréjét.